De hoogste veiligheidsnormen zijn dus geboden.

Want dit overstijgt heel duidelijk het belang van individuele nationale overheden.

1986. Zij moet dus worden geactualiseerd en in lijn worden gebracht met de nieuwe institutionele context binnen de Europese Unie. Een tweede punt, beste collega's, het is evident dat de Commissie de vastgelegde normen aanpast aan de technische vooruitgang, en dat op basis van de consultatie van experts, experts op het vlak van de volksgezondheid, experts op het vlak van de voedselveiligheid. Het is evident, maar het staat momenteel niet in de bestaande regeling as such

In dat verband vragen wij uitdrukkelijk aan de Commissie dat zij volgend jaar een verslag uitbrengt over de geschiktheid van de normen zoals zij vandaag zijn vastgelegd. En of het wenselijk is om eventueel nog verder te werken met die zogenaamde lijst van minder belangrijke levensmiddelen, of het nog opportuun is om die lijst nog langer aan te houden. Een derde punt, mijnheer de commissaris, Voorzitter, is de definitie van babyvoeding, uiteraard een zeer gevoelige materie, die moet worden verbeterd.

Mijnheer de commissaris, de Commissie juridische zaken van dit Parlement stelt unaniem vast dat deze kwestie moet ressorteren onder artikel 168, lid 4, van het Verdrag over de werking van de Europese Unie. Het gaat hier immers en ik citeer uit het Verdrag over het nemen van maatregelen die rechtstreeks zijn gericht op de bescherming van de volksgezondheid, einde citaat.